Lepo pozdravljeni! Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovani poslanke in poslanci državnega zbora! Pred vami je predlog sprememb Gradbenega zakona, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslancev in poslank s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Predlagana sprememba zakona s ciljem zmanjšanja nepotrebnih stroškov investitorjem in in odprave administrativnih ovir predvideva ponovno ukinitev zahteve po pridobivanju uporabnega dovoljenja za enostanovanjske stavbe, ki jo sicer po šestih letih odsotnosti te normative, normativne zahteve uzakonil Gradbeni zakon. Mnenje Vlade Republike Slovenije do navedenega predloga je odklonilno iz več razlogov. Namen Gradbene gradbenega zakona je, da ščiti javni interes, ki je predvsem v zagotavljanju zdravja in življenja ljudi ter varnosti in zanesljivosti objektov in njihove energetske učinkovitosti, pa tudi njihove skladnosti z urbanističnimi pravili, ki so prav tako namenjena zagotavljanju kakovostnih življenjskih razmer in varstvu okolja. Zahteve po pridobitvi uporabnega dovoljenja tudi za enostanovanjske stavbe je bila zgodovinsko gledano ves čas del naše gradbene zakonodaje. Tudi primerjalno gledano v skoraj vseh evropskih državah za tovrstne objekte obstaja določena oblika administrativnih zahtev v zvezi s preverjanjem ustreznosti in skladnosti tudi enostanovanjskih stavb. Iz medijskega poročanja in poročil varuhinje človekovih pravic izhaja, da se je v zadnjih šestih letih, ko je uporabno dovoljenje za enostanovanjske stavbe, ko se ni zahtevalo, da se je pojavljalo večje število zlorab, predvsem v smislu spreminjanja namembnosti takšnih stavb. Obenem pa je strokovna javnost opozarjala na pojav številnih neskladnih gradenj, kar vse je zakonodajalca vodilo k sprejemu odločitve, da ga da je treba v Gradbenem zakonu ponovno uzakoniti zahtevo po pridobiti uporabnega dovoljenja pred začetkom uporabe enostanovanjskih stavb. V novem Gradbenem zakonu je postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja za večino objektov, tudi za enostanovanjske stavbe, poenostavljen, saj se izda brez tehničnega pregleda, na podlagi same dokumentacije in izjav, ki jih izdelajo in potrdijo pooblaščeni strokovnjaki. Po svoji vsebini gre torej zgolj za notifikacijo dokončanja gradnje in predložitev zahtevanih dokumentov. In ne nazadnje, ker stanovanjske stavbe v Sloveniji predstavljajo velik del gradenj, se lahko z zahtevo po pridobitvi uporabnega dovoljenja pred začetkom njihove uporabe v velikem deležu odpravi pojav neskladnih gradenj. Obenem pa zagotavlja tudi izpolnjevanje zahteve po energetski učinkovitosti stavb, ki je v Slovenija zavezano, ustrezno implementirati iz evropske zakonodaje, in izpolnjevanje drugih bistvenih zahtev, ki so v javnem interesu, to so mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, varnost pri uporabi, univerzalna graditev in raba objektov ter trajnostna raba naravnih virov. Nedvomno je področje graditve eno tistih, kjer je treba biti pri normativnih rešitvah in posegih še posebno pazljiv. Materije ne gre gledati skozi prizmo, po kateri sta javni in zasebni interes na nasprotnih bregovih, in je za slednega ključno, da je v upravnih postopkov in preverjanj čim manj in da so ti vsebinsko čim bolj izvotljeni. Javni interes na tem področju je dejansko interes vseh nas kot posameznikov, da ustvarjamo in ohranimo urejeno življenjsko okolje, da so naši objekti varni za bivanje, delo in ostale namene in da smo, ko so ti objekti predmet naših investicij, pa tudi, pa naj je to gradnja ali pa pravni promet z njimi, da smo varni in v zavedanju, da so objekti pravno in dejansko urejeni. Ne pozabimo, da za vsakega posameznika, praviloma pa tudi pravne osebe, gradnja predstavlja eno največjih investicij v življenju. Neprimerno je, da bi ob tako pomembnih odločitvah in posledicah standard dejanske in pravne varnosti zniževali pod tistega, ki ga pravni red zahteva tudi za dosti manjše vidike našega življenja in dela. Po drugi strani pa to vlade in uprave nikakor ne odvezuje od obveznosti, da pri skrbi za javni interes išče rešitve, ki so čim bolj življenjske, racionalne in sorazmerne ciljem, ki jih pri tem zasledujemo. V tej luči pravzaprav vidimo tudi predlog, ki ga danes obravnavate, spoštovane poslanke in poslanci, in s tem namenom tudi sprotno motrimo in ocenjujemo učinke zakonodaje, tako da bomo lahko izvajali potrebne prilagoditve. Ravno vprašanje regulacije enostanovanjskih stavb kot najbolj številnih gradenj je tukaj še posebnega pomena. In na podlagi evalvacije zakonodaje, ki je trenutno v teku, se že nakazujejo določene rešitve, ki bi lahko ob zagotavljanju javnega interesa še nekoliko olajšale obveznosti in bremena investitorjev. Vsekakor pa bo te rešitve pred kakršnokoli zakonsko spremembo treba tudi ustrezno strokovno ovrednotiti in uskladiti z vsemi udeleženci v postopkih graditve. Hvala lepa.